Wspólna polityka rybołówstwa oparta na zasadach chroniących przede wszystkim środowisko naturalne musi utrzymywać zarządzanie i rozwój rybołówstwa europejskiego na zrównoważonym poziomie. Z punktu widzenia gospodarczego rybołówstwo jest elementem niezwykle istotnym, należy jednak podkreślić, że stanowi ono także przekazywaną z pokolenia na pokolenie wartość kulturową. Zachowanie tej wartości powinno stać się więc celem wspólnej polityki rybołówstwa. Pod względem ekonomicznym jest to z kolei niezbędny warunek do utrzymywania równowagi gospodarczej na odpowiednim poziomie. W związku z drastycznym, przyczyniającym się do zapaści w branży, wzrostem cen ropy naftowej w Europie wspólna polityka rybołówstwa powinna posiadać mechanizm, który na wypadek takich sytuacji zabezpieczy rybaków przed niekontrolowanymi wzrostami cen. Unia Europejska nie może pozwolić sobie na to, aby po przemyśle stoczniowym i transporcie morskim kolejna dziedzina europejskiej gospodarki morskiej wyemigrowała na Daleki Wschód. Należy zwrócić uwagę na fakt, że Islandia właśnie z obawy przed WPRyb nie chce przystąpić do Unii Europejskiej. W związku z powyższym proces reformowania WPRyb należy zdecydowanie przyspieszyć, tak, aby swoim oddziaływaniem zabezpieczać środowisko naturalne oraz zapewniać odpowiednią ochronę dla rybaków. Po raz kolejny nasuwa się pytanie o potrzebę wprowadzenia w branży rybołówstwa regionalizacji oraz zrównoważonego, aczkolwiek większego oddziaływania na WPRyb rządów poszczególnych państw. Jeszcze raz należy podkreślić, że w wyniku kryzysu oraz niestabilności gospodarczej WPRyb przestaje funkcjonować, pozostawiając przy tym rybaków na pastwę losu.